Monsieur le Président, le vote du Parlement européen interdisant la pêche électrique en Europe est un vote historique et je suis fier de ce Parlement européen qui s'est hissé au niveau des exigences de notre temps pour concevoir le développement en harmonie avec la nature. Je veux dire aussi que lorsque nous sommes déterminés sur un objectif par un travail de conviction, il est possible d'emporter l'adhésion, bien que nous soyons minoritaires dans ce Parlement européen, et je suis fier que ce soit mon amendement, puisque j'étais le premier signataire, qui ait permis cette avancée.

La pêche électrique sera bannie de l'Europe et c'est une grande avancée.